C'est donc avec un certain soulagement que nous accueillons la nouvelle du prolongement du programme européen d'aide alimentaire jusqu'en

Nous devons nous donner les moyens de réaliser cet objectif. C'est pourquoi nous veillerons à ce que le nouveau cadre financier pérennise ce programme dans le cadre de la politique de cohésion afin de s'assurer que les États membres qui en ont besoin puissent bénéficier réellement de cette aide. Mais il y a une condition ce transfert vers le FSE devra s'accompagner d'un budget suffisant pour ne laisser personne au bord du chemin. C'est la question de la solidarité qui est en jeu entre les peuples européens. Enfin, Monsieur le Commissaire, les plus pauvres ont aussi droit à une alimentation saine et équilibrée. Seule une PAC vraiment durable nous permettra d'assurer que moins d'Européens auront besoin de l'aide alimentaire à l'avenir.